Egyszerűen nem értem, hogy hogyan lehet egy kalap alá venni, ahogy ez az Európai Unióban egyébként általában szokás, teljesen más helyzetben lévő országokat. Például a kisvállalkozások kapcsán hogyan lehet egyformán kezelni, mondjuk a szomszédos Ausztriát és Magyarországot, amikor Ausztriában megszakítás nélkül adhatták egymásnak a generációk a kisvállalkozásaikat, miközben Magyarországon kommunizmus volt, és a vállalkozásokat bezárták, elvették, a tulajdonosokat gyakran megbüntették. Az úgynevezett rendszerváltás után tehát Magyarországon a semmiből kellett kisvállalkozásokat építeni.

Hasonlóképpen, az úgynevezett rendszerváltozás után hiénaként vetették rá magukat a nyugati nagy cégek és multinacionális nagy cégek az új piacra, és számomra máig érthetetlen módon például a magyar kormányok egymás után ezeket támogatták. Összeszerelő üzemeket hoztak létre, harmadik világbeli körülmények jöttek létre, bérrabszolgaságban dolgoznak az emberek ahelyett, hogy a kis és közepes vállalkozásokat és családi vállalkozásokat támogatták volna. Kérem a kisvállalkozók nevében, hogy az Európai Unió gyakoroljon nyomást az ilyen és ehhez hasonló szemléletekkel szemben.